Gospodine predsjedavajući, prije svega, čestitam izvjestiteljima na ovom konačnom pravnom aktu prije nego što stupi na snagu nova zajednička ribarstvena politika koja ide paralelno sa članstvom Hrvatske u Europskoj uniji. Smatram da ova nova reforma mora dovesti do prestanka pretjeranog, naravno, izlova i mora dovesti do održivosti ribljega fonda, a pritom ne smijemo smetnuti s uma niti zaboraviti socijalnu osjetljivost samog sektora. Smatram da se mora štititi mali tradicionalni ribolov jer upravo je on u svojoj srži najodrživiji i dolazi do konkretnog interesa svakog pojedinog ribara. Pitanje zabrane odbacivanja ulova dolazi sa sjevernih mora, sa Sjevera Europe, na Mediteranu, Jadranu možda još ne postoji dovoljno jasna infrastruktura da bi se tako nešto provelo, prema tome o tome moramo voditi posebnog računa. A kada je riječ o uređenju tržišta, proizvodima ribarstva i akvakulture, smatram da organizacije proizvođača kao novi mehanizam mogu pomoći i u pogledu postizanja najbolje cijene za proizvođača, a trebaju ga zemlje koje to nemaju dobro prihvatiti i pružiti.